Face à une telle évolution, nous disons oui, bien sûr, à une réglementation harmonisée à l'échelle de l'Union.

En revanche, nous devons rester extrêmement vigilants sur un certain nombre d'aspects, qui ont été soulignés par le rapport protection de la vie privée, approche fondée sur le risque, distinction de l'usage récréatif et professionnel.